Gospod predsednik državnega zbora! Gospe poslanke, gospodje poslanci! Poslovna skrivnost v materializirani in nematerializirani obliki je eno od sredstev, s katerimi organizacija uresničuje svoje smotre in finančne vidike poslovanja. Nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije spadajo med temeljne zmožnosti, ki jih organizacija snuje, da bi bila v prihodnje konkurenčna z izdelki in storitvami, ki te zmožnosti uporabljajo. Varstvo poslovne skrivnosti in siceršnjih konkurenčnih prednosti ni le v interesu organizacije, ampak tudi v narodno gospodarskem interesu. To dejstvo je posebej očitno zaradi velikih sredstev človeških, finančnih in materialnih, ki jih morajo organizacije investirati za doseganje tehnoloških in komercialnih prednosti, ki jih konkurenčne organizacije skušajo nemalokrat uporabiti tudi na nedovoljen način. Uskladitev notranjega trga in opravil različnih nacionalnih ravni zaščite poslovne skrivnosti, to sta osnovna namena direktive Evropskega parlamenta in sveta. Cilj je evropska zakonodaja, ki določa pojem poslovne skrivnosti, njeno zakonito pridobitev, njeno protipravno pridobitev, uporabo ali razkritje in sodno varstvo z določili za ohranitev zaupnosti poslovne skrivnosti v sodnih postopkih. Pravno varstvo poslovne skrivnosti je v državah članicah Evropske unije zelo različno urejeno. Poenotenje minimalnih standardov je zato potreba, saj so organizacije, ki poslujejo v državah s primerljivo nižjo ravnijo varstva po nepotrebnem izpostavljene visokim tveganjem. Nesporno je, da je v takih poslovnih okoljih lažje protipravno pridobiti poslovne skrivnosti in se z njimi okoristiti. Ravno tako so zavoljo nezadostnega so v zavoljo nezadostnega pravnega varstva nesorazmerno višji stroški za zaščitne ukrepe. Varovanje poslovne skrivnosti je po svojem bistvu varovanje konkurenčnih prednosti podjetja. Poglavitno je onemogočanje dejavnosti nelojalnih konkurentov, ki bi lahko po protipravni pridobitvi poslovnih skrivnosti njihove učinke prenesli v blago in storitve, ki bi ga razpečevali po celotnem notranjem trgu Evropske unije in izven nje. Zakon, ki ga sprejemamo je torej zaščita. Zakonodajna oblast sprejema zakon, kako pa se bo izvajal v praksi je najbolj odvisno od stališča gospodarske javnosti. Če bo velik del gospodarskih organizacij zainteresiran za varovanje poslovne skrivnosti, potem bo ta varovana. Če pa bo pretežni del gospodarskih organizacij do zakonske ureditve izkazal mlahavost in neodločnost, potem bo poslovna skrivnost nezavarovana, pa naj jo zakon še tako ščiti in varuje. Pri vsem tem je tudi povsem nepomembno in nebistveno stališče pravniških profesionalcev, pri čemer profesionalce postavljam pod narekovaj. Njihova skupna odlika je poudarjeno nagnjenje do razlagalno-pomenoslovnih nesmislov, ki vsebujejo znaten potencial za zlorabo prava. V konkretnem primeru to pomeni, da take sorte profesionalci sodijo bolj v žalostne komedije, kakor pa v resnično življenje. V poslanski skupini Desus vemo, da so poslovne skrivnosti neizogiben sestavni del poslovnega procesa vsake organizacije in so ključnega pomena za njen dolgoročni obstoj in razvoj ter poslovno uspešnost, zato bomo predlog Zakona o poslovni skrivnosti podprli. Pri tem pa tudi ne moremo spregledati dejstva, da bi morali evropsko direktivo v slovenski pravni red prenesti do devetega junija dva tisoč osemnajstega leta, se pravi že pred dobrimi desetimi meseci. Hvala lepa.